Dat aantal is toch wel verschrikkelijk.

Dat is wat vandaag de dag nog altijd gebeurt en daar moeten we op inzetten in de ontwikkelingslanden. Zoals collega Goerens zei met educatie, met opleiding, met politieke druk op de politieke verantwoordelijken aldaar.